Paní předsedající, já se domnívám, že zpráva o urychlení inovací v oblasti čisté energie, které se skvěle zhostil kolega Buzek, je dobrou reakcí Evropského parlamentu na sdělení Komise, protože obohatila její sdělení o některé důležité aspekty. Za největší přínos této zprávy považuji akcent na komplexní strategii pro vývoz technologií pro udržitelnou a čistou energii.

Jejich vývoz tedy má velký ekonomický potenciál, kterého může náš průmysl využít. Rozhodně také souhlasím s důrazem, který tato zpráva klade na inovace čisté energie takzvaně zespoda, tedy od občanů a obcí. V Evropě i v České republice máme řadu úspěšných příkladů domácností i celých obcí, které jsou energeticky soběstačné a nijak neznečisťují prostředí. Takový přístup bychom měli dále podporovat.